Kilenc évvel ezelőtt, 2006 ban a szlovákiai Nyitrán ismeretlenek bántalmaztak egy diáklányt, mert telefonon az anyanyelvén, egy kisebbségi nyelven beszélt. Az akkori kormányfő és belügyminiszter azzal vádolta meg a lányt, hogy kitalálta a történetet és Szlovákia jó hírét veszélyezteti. Az eset megtörténtét ellenben rendőrségi és orvosi dokumentumok bizonyítják. A lányt mégis meghurcolták és az ügyészség eljárást indított ellene. Később egy szlovák kormány hat évvel a történtek után, 2012 ben bocsánatot kért tőle, mire a lány visszavonta beadványát az Emberi Jogok Európai Bíróságáról. 2014 ben azonban, egy újabb kormányváltás után felújították ellene az eljárást és bejelentették, hogy az idén, kilenc évvel a történtek után bíróság elé állítják a lányt. A lány az állandósult tortúrák miatt elmenekült Szlovákiából és egy másik uniós államban telepedett le. Szeretném felhívni erre a problémára a figyelmet, és meggyőződésem, Elnök úr, hogy az Európai Parlament képviselőinek jelen kell lenniük a lány bírósági tárgyalásán Szlovákiában.